Dostosowując przedmiotowe dyrektywy do nowych ram prawnych opracowano spójny mechanizm, dzięki któremu, mam nadzieję, zdołamy uniknąć różnego rodzaju nieporozumień i nieuzasadnionych rozbieżności. Usprawnienie prowadzić ma do ograniczenia barier administracyjnych oraz obniżenia kosztów w tym segmencie gospodarki, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu miejsc pracy. Niespójny dotychczas proces wdrażania obowiązujących przepisów powodował trudności interpretacyjne w poszczególnych krajach, co skutkowało kreowaniem nierównych warunków rynkowych. Ograniczał ponadto konieczny nadzór działalności związanej z obrotem materiałami niebezpiecznymi, jak artykuły pirotechniczne.

Równolegle wpłyną one na pogłębienie ochrony konsumentów poprzez zwiększenie bezpieczeństwa oferowanych produktów.